În același timp, sunt foarte convinsă că suntem un parlament responsabil în ceea ce privește utilizarea banilor contribuabililor europeni. Aș vrea să încerc să acreditez ideea că această conferință trebuie să constituie, inclusiv pentru noi, un prilej de evaluare a modelului de solidaritate pe care l am promovat. Pentru că, dacă ne vom uita la ceea ce numim noi țări mai puțin dezvoltate, vom vedea că țările sărace rămân în continuare sărace, iar țările bogate își mențin un anumit standard de viață. Este nevoie de o reevaluare a modelului de donație, a sprijinului pe care îl acordăm, pentru că riscăm ca aceste ajutoare să devină ajutoare fatale pentru țările cărora le acordăm.